virðulegi forseti háttvirtur þingmaður jón gunnarsson sagði að það er dugmikil þjóð sem væri vön að leggja mikið á sig og það er alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni það er nú einu sinni þannig að fyrir tilstuðlan flokks hans var það nú þannig að ef þessi dugmikla þjóð vill leggja eitthvað á sig þá þarf hún sérstök leyfi það má ekki róa til fiskjar eða hlaupa fyrir fé nema að hafa sérstakt bréf upp á það og er það nýlunda nokkur í íslandssögunni og takmörkun á atvinnufrelsi manna sem veldur keðjuverkunum út og suður þá talaði háttvirtur þingmaður um það að aðgerðir ríkisstjórnarinnar væru þannig að það þyrfti ekki frekar um það að ræða að ríkisstjórnin hefði brugðist við með þeim hætti sem hægt hefði verið að krefjast af henni og ekki frekari þörf á aðgerðum eftir því sem ég skildi háttvirtan þingmann og þess vegna spyr ég hvað er það sem ríkisstjórnin hefur í raun gert umfram það að auka skuldir eða sem sagt gjaldeyrisforðann skuldsetja sig og auka gjaldeyrisforðann sem hefur í raun ekki aðra þýðingu en þá að það sé hægt að henda vondum peningum eftir góðum með því að kaupa krónur fyrir evrur eða dollara og hvaða þýðingu hefur það og er það ásættanlegur kostnaður hundrað milljarðar á ári sem háttvirtur þingmaður árni páll árnason talaði um á sínum tíma í þriðja lagi framleiðsla framleiðsla framleiðsla hvað er það sem á að framleiða tekur hann undir með háttvirtum þingmanni guðjóni arnari kristjánssyni að við eigum að veiða meiri þorsk leyfa meiri fiskveiðar eða hvað vill ríkisstjórnin gera þegar utanríkisráðherra segir nýlega í blaðaviðtali með leyfi forseta að hún vilji ekki álver í helguvík sé á móti því og umhverfisráðherra setur álver á bakka í umhverfismat hvað er það sem ríkisstjórnin ætlar sér að gera